des marchés publics, le sujet spécifique des concessions, puis, vous le savez aussi, un outil que je prépare avec mon collègue, M.

Je l'ai indiqué hier soir, nous devons utiliser tous les outils modernes de communication, comme nous le faisons d'ailleurs avec les collectivités locales à travers le système IMI.